Bei der Vorbereitung dieses Haushaltsrahmens für sieben Jahre standen wir vor zwei grundlegenden Problemen der Lücke, die der Weggang Großbritanniens schaffen wird, und neue, Aufgaben, die wir, wie wir alle erkennen, europäisch lösen sollten, Aufgaben, die zu Beginn des jetzigen MFR in der Dimension nicht erkennbar gewesen sind Migration, Terrorismusbekämpfung, Grenzkontrolle und Grenzschutz, Verteidigungsforschung, Verteidigungsindustrie, neue soziale Herausforderungen. Wir gehen diese beiden Probleme an, indem wir zum einen sparen und zum Zweiten die Mitgliedstaaten auffordern, etwas höhere Einzahlungen durchzuführen.

Die einen bleiben gleich, bei den zweiten erhöhen wir aufgrund der neuen Aufgaben, bei den dritten kürzen wir moderat.

Ich finde Dass wir die doppelte Zahl von jungen Menschen jetzt einladen, Europa, die Kulturen, die Sprachen, die Menschen während ihrer Studien und Ausbildungszeit kennenzulernen, ist ein hervorragendes Angebot. Zweitens Forschung.

Dies machen einige Mitgliedstaaten selbst, aber viele kürzen in diesem Bereich.

Sicherheit und Verteidigung. Wir sehen, dass es Fluchtgründe und Not außerhalb Europas gibt, die zu Flucht führen können.

3. Aus meiner früheren Aufgabe kenne ich Kapitel im Haushalt müssen lesbar sein Schule, Infrastruktur, Umwelt, Soziales, Verteidigung, innere Sicherheit.

Und auf der Grundlage von PESCO und unserem Verteidigungsprogramm wollen wir jetzt nicht nur vorschlagen, dass die Europäische Union 500 Mio.

Border Management Wir müssen wissen, wer zu uns kommt die Rechtsgründe müssen wir kennen. Das hat mit Rechtsstaatlichkeit zu tun. Aber Bulgarien, Griechenland, Italien, Malta, Zypern, vielleicht Polen sind mit diesem Thema sehr gefordert bis überfordert. Es ist im Interesse ganz Europas. Wir sollten eine Grundlage dafür schaffen, dass die inneren Grenzkontrollen nicht auf Dauer fortgeführt werden müssen Österreich Deutschland, Ungarn Österreich oder Deutschland Dänemark.

Ich glaube, dies ist ein starkes Zeichen europäischer Handlungsfähigkeit, aber auch, dass dann die Mitgliedstaaten gebeten werden können, ihre inneren Grenzschutzmaßnahmen Stück für Stück wieder abzubauen. Wir bauen die Zahl der Programme durch Zusammenführung von 58 auf 37 zurück, um dem Bürger etwas einfacher zu erklären, welche Programme für ihn abrufbar sind.

Es geht um Geld der Steuerzahler. Es geht darum, dass wir sicher sein müssen Wenn es Streit um europäische Haushaltsprogramme gibt, wenn es je zu Gerichtsstreitigkeiten vor Ort kommt, dann muss die Unabhängigkeit der Gerichte der dritten Gewalt und der Berufung von Richtern ohne jede Gefahr, ohne jede Gefährdung sein. Und deswegen ein Link zwischen Rechtsstaatlichkeit und der Verweigerung oder Zuweisung von Mitteln aus dem europäischen Etat.

nicht recycelbaren Plastikmengen ein Betrag an den europäischen Haushalt abgeführt wird. So steht es jedem Mitgliedstaat frei zu entscheiden, wie er die Menge, die bei ihm entsteht, zurückführen will durch Gebote, durch Verbote, durch nationale Steuern. Ich halte das für einen sehr unbürokratischen und umwelt und zukunftsweisenden Weg. Wir glauben, dass wir mit diesen neuen Eigenmitteln die Brexitlücke zu 50 schließen können und die neuen Aufgaben Migration, Verteidigung, Sicherheit, Digital Europe in vollem Umfang erfüllen können, dass der Beitrag aus den nationalen Budgets, wenn überhaupt, nur maßvoll, eigentlich gar nicht ansteigen muss.

Damit werden Sie weitergehend als bisher für alle Programme, Aufgaben und Ausgaben auf Augenhöhe mit dem Rat mitverantwortlich sein. Wir kommen in der Berechnung zu folgendem Ergebnis wohl wissend, was in Ihrem Bericht, in den Berichten von Ihren Kollegen vom Parlament geschrieben wurde

Wir wissen, dass wir in diesem MFR bei 1,0 bis 1,03 liegen, und wir glauben, dass trotz allem Realismus notwendig ist. Wir können Ihnen nachweisen, wenn es Ihnen auf die Programme ankommt Kein Programm ist geschädigt, viele neue Aufgaben nehmen wir wahr, wir investieren neu in die Zukunft der Europäischen Union.